forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á landflutningalögum númer fjörutíu tvö þúsund og tíu flutningsmenn er auk þess sem hér stendur birgitta jónsdóttir þór saari lilja rafney magnúsdóttir eygló harðardóttir og sigmundur ernir rúnarsson frumvarpið lætur lífi yfir sér og kannski þarfnast nánari skýringa það er stutt og ég ætla nú bara hreinlega að lesa það fyrsta grein við átjándu grein laganna bætist ný málsgrein svohljóðandi við ákvörðun um flutning skal sundurgreina hvern kostnaðarlið þessi öðlast þegar gildi hér er sem sagt verið að leggja það til að flutningsfyrirtæki fyrirtækin sem eru í viðskiptum munu kaupa þessa flutninga geti ekki áttað sig á hvernig flutningurinn fer fram eða haft áhrif á það eða skipt við aðra aðila markmið þessa frumvarps er að gera strandsiglingar aðlaðandi kost í innanlandsflutningum en strandsiglingum stóru skipafélaganna var hætt í lok árs tvö þúsund og fjögur þetta gerðist eiginlega algjörlega án umræðu í samfélaginu bara allt í einu tilkynntu stóru skipafélögin og flutningafélögin að þau væru hætt að flytja á sjó allur flutningur fluttist yfir á vegakerfið sem var ekki hannað fyrir þessa stórkostlegu flutninga þar með var kostnaði hluta af flutningskostnaðinum velt yfir á samfélagið algjörlega án umræðu í gegnum meira slit á vegakerfið og aukna slysatíðni þetta bara gerðist í kjölfar þessa hefur flutningum innan lands verið sinnt með landflutningum með stórauknu álagi á vegakerfi landsins og slysahættu ég er hérna með fylgiskjal í frumvarpinu fyrirspurn sem ég lagði fram til innanríkisráðherra um umferðarslys og vöruflutninga á þjóðvegum það er þannig að það svo sem eru ekki fleiri slys þar sem vörubílar koma við sögu en þau eru alvarlegri ef það verða slys þar sem vöruflutningabílar koma við sögu eru miklu aukna tíðni þar sem eru alvarlegri meiðsli á fólki eða banaslys þetta kostar samfélagið náttúrlega mjög mikið bara í þessari auknu slysahættu í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á þann hátt að flutningsfyrirtæki verði að sundurgreina hvern kostnaðarlið fyrir sig og ekki verði heimilt að gefa eingöngu upp eitt heildarverð einnig eru lagðar til breytingar er varða afslátt á flutningsgjaldi það er að óheimilt verður að binda veittan afslátt við heildarflutning eða svokallaða framhaldsfrakt má til að mynda nefna dæmi um vöru sem sótt er í fyrirtæki í reykjavík komið fyrir í flutningabíl og flutt til akureyrar

flytjandinn veitir viðskiptavininum afslátt á grundvelli þess að um heildarflutning er að ræða sem veikir stöðu annarra flytjenda sem gætu mögulega boðið lægra verð á flutningi vörunnar frá akureyri til reykjavíkur á grundvelli afsláttarkjaranna velur viðskiptavinurinn hins vegar þann flytjanda sem bindur afsláttinn við heildarflutning annað stórt atriði í þessu er kostnaður þessi kostnaður sem ég var að tala um hérna áðan sem var án umræðu velt yfir á samfélagið og felst í auknum kostnaði við viðhald vega í svari innanríkisráðherra við fyrirspurn um umferðarslys og vöruflutninga sem ég vísaði hérna til áðan kemur fram að þungaumferð er talin vera um átta prósent af heildarumferð á vegakerfi landsins fjárveiting til viðhalds vega árið tvö þúsund og ellefu er fjögur þúsund sex hundruð sjötíu og níu milljónir króna og að gróflega megi áætla að rekja megi rúmlega helming af þeim kostnaði til vöruflutningabifreiða en tvo þriðju ef horft er til allrar þungaumferðar í skýrslunni mat á hagkvæmni strandsiglingar á íslandi sem samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið lét vinna og birt var í maí tvö þúsund og tíu eru ýmsir kostir strandsiglingar tíundaðir meðal annars þessir

strandsiglingar eru álitlegur kostur miðað við forsendur skýrslunnar nægjanlegt flutningsmagn virðist vera til staðar talsverður áhugi er fyrir hendi meðal flutningskaupenda og hægt er að bjóða flutningsgjöld sem eru samkeppnishæf við landflutninga strandsiglingar henta þolinmóðum vörum ágætlega þar er átt við byggingarvörur iðnaðarvörur hráefni fiskafurðir vörur sem bíða útflutnings og þess háttar aðrar vörur svo sem dagvara rekstrarvörur ferskvara og þess háttar munu ávallt krefjast þess hraða og sveigjanleika í flutningum sem landflutningar bjóða ríkið verður af nokkrum tekjum af umferð flutningabíla ef strandflutningar fara í gang gera má ráð fyrir að ef átta þúsund ferðir færist yfir á sjó og meðalferð er um fjögur hundruð kílómetra þá minnkar akstur sem nemur um þrjú komma tveimur milljónum kílómetra á ári miðað við fimmtíu lítra eyðslu á hundrað kílómetra og um fimmtíu og fimm krónur í olíugjald af hverjum lítra þá tapar ríkið olíugjaldstekjum sem nemur um áttatíu og átta milljónum króna á ári ef eyðslan er sextíu og þrír lítrar á hundrað kíló metra þá tapar ríkið um hundrað og ellefu milljónum króna á ári slit á vegum og viðhaldskostnaður vega minnkar líklega um hundrað til tvö hundruð milljóna króna á ári hins vegar öryggi almennings á vegum eykst væntanlega vegna minni aksturs stórra bíla sem nemur um þrjú komma tveimur milljónum kílómetra á ári svifryksmengun á vegsvæðum minnkar einnig stjórnvöld víða um heim vinna að því að færa flutninga af vegum yfir á sjó fljótabáta og járnbrautir bent hefur verið á að raunverulegur samfélagslegur kostnaður við landflutninga sé oft vanmetinn hvað varðar slit á vegum slysahættu mengun og önnur umhverfisáhrif rannsóknir sýna að slit vega vegna aksturs eins fullhlaðins vöruflutningabíls sé sambærilegur við akstur um níu þúsund einkabíla líklegt er að stjórnvöld muni í framtíðinni krefjast þess að þessi kostnaður komi fram í flutningsgjöldum gera má ráð fyrir að ef strandsiglingar hefjast og flutningsmagn flyst af vegum á sjó muni flutningsgjöld í landflutningum hækka með minnkandi magni og minni stærðarhagkvæmni að mati okkar flutningsmanna á það ekki að vera kostur fyrir fyrirtæki að velta rekstrarkostnaði yfir á skattgreiðendur en það virðist einmitt hafa gerst þegar flutningar voru færðir af sjó upp á land mikill viðbótarkostnaður er við viðhald á vegum landsins vegna vöru og þungaflutninga umfram það sem innheimtist í gegnum olíugjald enda tekur það ekki mið af mismunandi slitnotkun bifreiða það að flutningsaðilar geti flutt stóran hluta af heildarkostnaði við flutningana yfir á skattgreiðendur leiðir til of mikilla þungaflutninga á vegum í samanburði við aðra flutningsmöguleika og að þeir samgönguhættir sem eru þjóðhagslega hagkvæmastir ná ekki að þróast mikilvægt er að gegnsæi ríki í öllum niðurgreiðslum en sterk rök eru fyrir því að flutningskostnaður sé niðurgreiddur vegna byggðasjónarmiða ég vil vísa bara í fylgiskjal hérna hvað varðar öryggismálin því þar

sögu hér erum við ekki að tala um það að við ætlum að taka aftur upp árið nítján hundruð sjötíu og fimm þar sem skorti ferskvörur víða um landið við erum bara að tala um það að létta álagi á vegum með því að gera sjóflutninga aðlaðandi og raunhæfan valkost fyrir þá sem eru að flytja þessar það sem kalla má þolinmóðar vörur að lokum vil ég vísa þessu máli til umhverfis og samgöngunefndar